ég þakka þingmanninum fyrir hans svör ég get að vissu leyti tekið undir með honum að ég held að það hafi orðið þó ég hafi ekki mikla reynslu af að sitja á þingi kom inn í nóvember tvö þúsund og átta þá skilst mér af viðbrögðum ef má segja stjórnsýslunnar að vissu leyti að það hafi komið svolítið á óvart hvað frumvörp hafi verið að taka í nokkrum mæli efnislegum breytingum í meðferð þingsins og það virðist vera að þar sé eitthvað sem menn voru ekki vanir og það er mjög jákvætt hins vegar vil ég benda á að mig minnir að það séu tvö þingmannamál búin að fara í gegn á þessu þingi annað er mál sem háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir var margítrekað búin að leggja fram og síðan er það mál sem mér skilst að háttvirtur þingmaður sjálfur helgi hjörvar var fyrsti flutningsmaður að ef við síðan berum þetta saman við þann gífurlega málafjölda sem verið er að dæla hingað inn úr stjórnarráðinu frá ráðuneytunum þá held ég að hlutföllin séu mjög lág ég hef verið að velta svolítið fyrir mér einmitt þessu hvað varðar raunar þingstörfin sjálf þingsköpin dæmi um það sem mér hefur fundist mjög áhugaverð og hef ég fylgst með sænska þinginu þar sem fara fram umræður það er með tvo ræðustólar og þingmenn tala á og það eru miklu lengri og umfangsmeiri umræður og það hefur verið mjög áhugavert og skemmtilegt að fylgjast með því ég held að að sé mjög mikilvægt að við förum ekki að hleypa í gegn mjög mikilvægri löggjöf eins og fjölmiðlalögunum án þess að við tökum á þessum þáttum þannig að við getum í raun styrkt fjölmiðla styrkt ritstjórnarlegt sjálfstæði þeirra styrkt óhæfi þeirra gagnvart eigendunum og að mínu mati í núverandi frumvarpi komum við engan veginn til móts við þær